Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo tanto dolore e tanto lavoro per soccorrere i sopravvissuti e recuperare le vittime, c'è stata rabbia oggi a Lampedusa. Un'isola che si sente ancora abbandonata di fronte a quelle 280 bare, alcune bianche con gli orsacchiotti lo ricordava la Commissaria Malmström le bare dei bambini. Essere andati è molto importante e quindi io la voglio ringraziare di cuore, Commissaria Malmström, è stato importante credo anche ascoltare, capire quella rabbia. Bene ha fatto il Presidente Barroso a dire che è un problema di tutta l'Europa, che l'Unione europea sta con la gente di Lampedusa. Sono parole importanti, apprezzate, abbiamo apprezzato anche quello che ha detto Lei oggi, la solidarietà all'Italia si trasformerà in azioni concrete. Ecco, queste parole pesano, queste parole saranno misurate nei fatti. Attenzione quindi! Adesso l'Italia e gli altri paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo si aspettano risposte concrete, subito o comunque in tempi ragionevoli.

Le Pen ha detto bisogna interrompere questi flussi concludo Presidente vogliamo fare come due anni fa? Quando la Francia ha chiuso le frontiere e il problema della guerra in Libia, dei profughi era soltanto un problema italiano? Io penso di no!

Chiudo davvero, Presidente, ricordando Frontex.